Maar Nederland kent een recordlaag consumentenvertrouwen, een negatieve individuele spaarquote, een razendsnel oplopende werkloosheid, enorm gestegen belastingdruk en een regering die niets bezuinigt op onzinnige uitgaven. En dan moeten de honderden miljarden aan garanties en leningen aan Griekenland, Portugal, Spaanse banken en het ESM ook nog afgeboekt worden, want dat geld komt echt nooit meer terug.

En er is geen woord van kritiek hierop.

Dat mocht niet van Brussel en dit Parlement wil nu een eigen ratingbureau oprichten dat positief naar Europa kijkt. Brussel wil op ideologische gronden bepalen wat de rating van een land of van een bank moet zijn en daarom is dit wetsvoorstel voor de Unie niet meer dan symboolpolitiek.